Domnule președinte, domnule comisar, ați început în dezbaterea dumneavoastră spunând China nu este o economie de piață și toți de aici, din Hemiciclu, au spus același lucru. Problema este că nu este suficient să spunem că nu este o economie de piață, ci trebuie să acționăm.

Provin din industria textilă și, din 2005, am cerut Comisiei, la acel moment, să avem măsuri de protecție a industriei europene. Suntem la o intersecție de trei mari puteri China, Statele Unite și Rusia. TTIP este la fel de periculos, pentru că America are Buy America.

Problema care se pune acum, și este capitală pentru viitorul nostru, este ce măsuri luăm acum de protecție a industriei?.

că acum, când vorbim, piața Uniunii Europene este invadată de produse din China, fără a i acorda noi statutul de economie de piață. Greșeala trebuie reparată și Consiliul și Comisia au o obligație istorică să găsească măsuri de protecție a industriei europene.